Die Vergiftung von Mensch und Natur durch den großflächigen massiven Einsatz von Pestiziden in der Mercosur Landwirtschaft ist ein bekanntes Problem, auch mit Umweltgiften, die in Europa verboten sind.